Terugrekenend in de tijd weet je dan waar je aan moet voldoen. Dat is goed voor het milieu, voor de volksgezondheid en onze economie. Dat heeft ook de commissaris net weer nadrukkelijk onder de aandacht gebracht.

Maar hoe kunnen wij massaal de twee gradendoelstelling omarmen zonder de daarbij behorende consequenties te accepteren?

Chris Davies had een zeer gebalanceerde reactie op de road map geschreven, maar alles wat maar een beetje pijn kan doen wordt daar weer uitgesloopt.

Aan het eind van zijn leven nam hij afstand van zijn onverantwoordelijke houding. Laat dat deel van de geschiedenis zich ook herhalen.